Conform strategiei UE 2020, un nivel crescut al protecției consumatorilor garantează produse de înaltă calitate, dar garantează și încrederea consumatorilor, favorizând astfel eficacitatea piețelor interne. Având în vedere drepturile consumatorilor, reglementarea minimă din prezent oferă tuturor statelor membre libertatea de a adapta reglementările de la nivel european la principiile interne, iar această abordare consider că trebuie menținută. Uniunea Europeană poate să faciliteze o mai bună armonizare a pieței interne, cu un nivel crescut de protecție a consumatorilor, prin majorarea nivelului minim de armonizare practicat în prezent până la nivelul celor mai bune practici existente la nivel național. Cred că sistemul european de răspundere pentru neconformitate trebuie să fie corect, astfel încât protecția consumatorilor și încrederea în piețe să fie îmbunătățite și să favorizeze creșterea duratei de viață utilă a produselor.